Îmi exprim, însă, în același timp, dezamăgirea, pentru că, și după acest Consiliu European, România și Bulgaria au rămas în afara zonei Schengen, deși au îndeplinit toate condițiile cerute de acest acord pentru a fi acceptate în zona Schengen. Nu întâmplător, există un singur stat membru care se opune intrării României și Bulgariei în zona Schengen și spun nu întâmplător în acest stat membru, Olanda, un partid mic aflat la guvernare a avut inițiativa unui site pe internet care reprezintă o insultă la adresa valorilor europene, reprezintă o insultă la adresa liberei circulații a persoanelor în Uniunea Europeană.

Nu cred că putem tolera asemenea inițiative într un stat membru sau altul îndreptate împotriva valorilor europene și eu îmi exprim speranța că Parlamentul European, în această după amiază, va lua o atitudine fermă, condamnând asemenea inițiative.